Se ha dicho aquí y es posible que sea verdad.

Recientemente han expulsado al embajador de España porque no quieren testigos molestos de las actividades de un régimen que tiene encarcelados a los adversarios políticos, que es responsable de una crisis humanitaria terrible, que además utilizan para parecer un Estado compasivo que aporta pequeños paliativos públicos para cuidar a sus ciudadanos de una indigencia de la que es responsable. Son viejas recetas cubanas, mediante las que inculcan la idea de que fuera del régimen no hay salida. La Asamblea Nacional Constituyente, a todas luces ilegítima, convoca elecciones con previas maniobras fraudulentas para amañar el resultado. El Consejo Nacional Electoral, órgano sectario y sin credibilidad alguna, ilegaliza a los partidos de la oposición, invocando supuestas trasgresiones de normas que son inaceptables por injustas y aberrantes.

Pero sí es lícito y hasta obligado sancionar la conducta de unos dirigentes políticos que no respetan los derechos humanos, que oprimen a su pueblo, y que no tienen pudor en enriquecerse a su costa, sojuzgándolo y empobreciéndolo, hasta cotas inaceptables.

Podemos y debemos condenar públicamente y de forma contundente una deriva totalitaria que está produciendo creciente tensión en las fronteras con sus vecinos y constituye un factor de inestabilidad regional.

La OEA está hablando fuerte y claro, sin tapujos, y nosotros, señorías, tenemos una obligación inexcusable de denunciar y condenar los desmanes de Maduro y su régimen.